Madame la Présidente, je peux être bref, parce que les interventions ont été cohérentes, même si certains points ont été soulevés. D'abord, à propos du standard de protection des consommateurs, dont MmeStihler a parlé je pense que c'est un sujet important sur lequel on doit revenir lors des trilogues, notamment pour s'assurer de la cohérence comme je l'ai dit moi même avec les autres textes, sans oublier le caractère très spécifique du secteur des assurances.

5. J'ai besoin que nous examinions ces propositions dans les trilogues.

Pardonnez moi, Monsieur Schmidt, de ne pas être plus précis aujourd'hui. Je ne peux pas l'être car j'ai besoin de travailler avec votre rapporteur dans le cadre des trilogues qui vont commencer pour répondre à certaines questions plus précises. Je vous remercie de votre compréhension.